De financiële crisis heeft duidelijk gemaakt dat het beloningsbeleid in de financiële sector te veel gericht was op kortetermijnwinsten en dat risicogedrag daardoor werd aangemoedigd met alle gevolgen van dien voor de hele economie na de bankencrisis.

Het politiek akkoord rond de kapitaalvereistenrichtlijn dat zo juist werd voorgesteld door mijn collega Arlene McCarthy is een belangrijke stap vooruit, omdat het voor de eerste keer bindende bepalingen bevat over de structuur en de uitbetaling van bonussen in de financiële sector. Vooral de beperking van de uitbetaling in cash, de bepaling dat bij slechte prestaties de bonus ook moet kunnen worden ingeperkt en de spreiding van de uitbetaling van de bonussen over meerdere jaren lijken mij belangrijke punten.

Mensen die bij de risicocontrole betrokken zijn, moeten uiteraard onafhankelijk zijn van de bedrijfsonderdelen die zij controleren, voldoende gezag kunnen doen gelden en beloond worden, los van de prestaties van de bedrijfsonderdelen die zij onder hun toezicht hebben.

De beloning zelf moet zo veel mogelijk de langetermijnprestaties van het bedrijf weerspiegelen.

De omvang van het variabele loon moet gebaseerd worden op vooraf vastgelegde en meetbare prestatiecriteria en hierbij mogen niet enkel kwantitatieve maatstaven gelden, maar ook kwalitatieve.

De uitbetaling van een deel van de variabele beloning moet gebeuren over een voldoende lange periode.

Er zou ook een plafond moeten worden vastgelegd bij vertrekpremies, beperkt tot maximaal twee jaar loon, en deze zouden zeker niet meer mogen worden uitgekeerd bij wanprestaties of vrijwillig vertrek. Inzake transparantie is het belangrijk dat de details van de bedrijfsregelingen voor pensioenen en aanvullende pensioenen openbaar worden gemaakt en dat aandeelhouders zich moeten kunnen uitspreken over het beloningsbeleid van hun onderneming. We vragen ook dat er een internationale structuur wordt ontwikkeld waardoor openbaar kan worden gemaakt welke mensen meer dan 1 miljoen euro verdienen, met vermelding van de voornaamste elementen inzake salarisbonussen, langetermijnbeloningen en pensioenbijdragen. Wij vragen aan de Europese Commissie om haar werk voort te zetten en strikte bindende beginselen inzake beloning in de financiële sector uit te werken bovenop degene die we nu al afgesproken hebben. Voor beursgenoteerde bedrijven vragen we een systeem op poten te zetten waardoor we in alle transparantie te weten kunnen komen welke bedrijven zich houden aan de afspraken en welke niet.